Politische Initiativen für einen flächendeckenden Ausbau schneller Internetverbindungen sind grundsätzlich zu begrüßen. Aber Frequenzen sind ein knappes und vor allen Dingen ein öffentliches Gut. Dem Ausschuss für Kultur und Bildung war es daher ein besonderes Anliegen, deutlich zu machen, dass Frequenzen zur Erfüllung vielfältiger gesellschaftlicher, kultureller und sozialer Aufgaben unverzichtbar sind und auch bleiben. Deshalb haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass die Vorgaben des Telekom Pakets zur Sicherung von Medienpluralismus und kultureller Vielfalt nicht durch die Hintertür ausgehebelt werden. Sowohl öffentlich rechtlicher wie auch privater Rundfunk sind wesentliche Garanten für Medienpluralismus und Meinungsvielfalt in Europa. Es muss sichergestellt werden, dass sie ihren unerlässlichen Aufgaben auch in Zukunft ungehindert nachkommen können.

Zwar wird an mehreren Stellen erwähnt, dass die Belange des Rundfunks zu berücksichtigen sind, der Kulturausschuss hätte sich hier aber deutlich klarere Worte gewünscht. Besonders wichtig war uns auch, dass vor der Vergabe von Frequenzen klare Regelungen für Kompensationsmaßnahmen getroffen werden, damit beispielsweise Theater und alle, die Drahtlosmikrofone nutzen, nicht auf den Kosten sitzenbleiben, die sie für den Frequenzumzug oder für neue Technik zu zahlen haben. Wir sind alle weiterhin gefordert, hier einen fairen Interessenausgleich aller auf den Weg zu bringen.